Drept dovadă stau inundațiile și incendiile de pădure din această vară. Pe lângă pierderile de vieți omenești, aceste catastrofe au cauzat daune considerabile în multe state membre, afectând, printre altele, infrastructura, obiective economice, terenuri agricole și elemente de patrimoniu natural și cultural. Subliniez rolul deosebit de important pe care îl are politica de coeziune în prevenirea riscului de dezastre naturale și consider că este necesar să luptăm pentru reducerea disparităților existente între regiunile europene, în special prin contribuții la îmbunătățirea prevenirii în regiunile și statele membre expuse la risc și care dispun de o capacitate